Izvolite. Najprej en lep pozdrav vsem! Moram reči, da sem vesel, da sem v takem stabilnem vzdušju tukaj in da se vse dogaja po principu pričakovano, videno in slišano. Edina svetla točka, razen tega sončka zdaj, je ravno poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke, ki kljub pomislekom pa ogromno argumentom proti podpira rebalans proračuna, tako najlepša hvala za zaupanje. Tako. Ko govorimo o rebalansu, govorimo o faktih brutih, izgine vsa romantika. In številke govorijo neki drugi jezik, pri katerem je interpretacija sicer mogoča, čeprav sem slišal tudi že neke matematične definicije danes, da to ni enačba, ampak neenačba, oboje je pa matematika, samo orodje uporabljamo drugo. In težko je nekatere zadeve pohvaliti, vedno je lažje kritizirati, ampak k temu se bom vrnil še malo kasneje. Najprej ena obrazložitev, da ohlajanje gospodarstva ne pomeni recesije, daleč od tega. To pomeni, da se upočasnjuje rast. In če pade za nekaj odstotnih točkov, točk oziroma odstotnih promilov, to, je znak za pozornost, ni pa znak za alarm in daleč od tega, da bi bilo potrebno ljudi strašiti še s tem, kar smo jih strašili v teh petih, šestih mesecih že ne vem s koliko pojavi, do katerih potem dejansko ni prišlo, in hvala bogu, da ni prišlo. Nenehno poslušamo tudi mantre o nesodelovanju in o tem, kako je bilo predlaganih ogromno dobrih predlogov. Ja, so bili dobri, ampak niso bili uravnoteženi. Jaz sem nehal šteti pri milijardi pa pol. In če bi vaše predloge šteli, ki so prišli s te strani, jih upoštevali v rebalansu, bi danes imeli ne presežek v višini dvesto milijonov evrov, pričakovan presežek, ampak bi imeli ena cela tri milijarde primanjkljaja, ker ne bi bilo mogoče tega uravnotežiti. Potrebno se je namreč stvarem, če jih hočeš imeti, se moraš nekaterim stvarem odpovedati, nikoli ne bomo mogli imeti vsega. In če smo si zadnjih deset let zatiskali pas, sta možni samo dve, sta možna samo dva scenarija ali ga zatiskamo toliko časa, da poči, ali nam pa zmanjka lukenj. In jaz mislim, da je po desetih letih prišel tudi čas, da ga malo popustimo in da imajo od tega zatiskanja pasu oziroma nezatiskanja pasu nekaj tudi ljudje, ki so največ prispevali v krpanje raznih lukenj, nastalih v privatizaciji, pa bančnih lukenj pa ne vem česa še. In ja, zdaj si bomo nalivali čistega vina, ampak to vino bo plačano in plačali ga bomo vsi skupaj, bojo imeli pa tudi vsi nekaj od tega. Jaz ne vem, a je res tako težko razumeti, da je zdaj prišel pa čas tudi te tako imenovane, pa ne maram te besede uporabljati, navadne državljane. Tudi vsi si zaslužijo boljše življenje, ne samo tiste elite, ki smo jih gledali in ki smo jih v bistvu reševali v zadnjih desetih letih ali pa v tridesetih letih, saj prvi val privatizacije se je začel v devetdesetih letih. Proračun je zato, je rebalans je dober, ni idealen, ampak kaže na neko smer, v katero si ta koalicija in ta vlada želi iti. Daleč od tega, da bi bili vsi zadovoljni. Najboljše bi bilo imeti zdaj sto milijard za jih porabiti, pa bi vsi problemi izginili. Pa ne bi, verjemite mi, da ne bi; tudi če bi imeli sto milijard, bi našli načine, kako bi eno milijardo spravili pa še nekam drugam. In s tem rebalansom ne bomo rešili ne sveta ne Evrope ne Slovenije. Želimo samo normalno živeti ali pa začeti normalno živeti in se ukvarjati še s kakšnimi bolj prijetnimi zadevami, kot je le preživetje. Preživetje ni ni dovolj, da preživimo vsi, bomo verjetno bomo imeli vsi dovolj, zraka, če ne bomo uničili tega okolja, imeli bomo tudi kaj za v usta dati, imeli bomo streho nad glavo, če bomo imeli srečo, bo to naša streha, če ne bo, živimo v, v pač v taki državi, kjer je potrebno poskrbeti eden za drugega, to je In to je dobro, da imamo vsaj tisto osnovno, ampak to je res elementarno, eksistencialnost urejeno s socialnimi transferji in socialno politiko. Zato da ne bo treba gledati vseh tistih elit, ki jim je bilo do zdaj vse dopuščeno in vse odpuščeno, zato je tudi dober ta proračun. Oziroma rebalans proračuna. Slišal sem pa nekaj zadev, na katere se je potrebno odzvati. Da je ključno poskrbeti za mlajše od štiridesetih let. Seveda je ključno. Ampak ne samo za njih. Potrebno je poskrbeti za vse za vse! Za otroke, za tiste do dvajset, tudi tiste dvajset do trideset, do štirideset, in mi pozabljamo, da je ena generacija po osamosvojitveni vojni izgubila deset let življenja zaradi tega, ker je se znašla zaradi letnice rojstva v najbolj kriznem obdobju. In deset let ni bilo dela, tisti, ki je delal, je lahko delal samo na črno, preko študentskih napotnic, preko avtorskih pogodb in ti tem ljudem manjka deset let delovne dobe. Problem ni danes. Problem bo pa čez trideset let. In to bo zelo velik problem. In to je ogromna generacija ljudi, na katere moramo tudi danes že misliti. Ne samo na upokojence, ki jim stalno znižujemo odmerni odstotek. Treba je dvigniti odmerni odstotek. In cilj mora biti, kot je bil prej letom devetdeset. Torej vsaj osemdeset odstotkov bi morali upokojenci dobivati svoje povprečne plače. Lahko tudi delajo. Ampak ne morejo delati vsi. Nekdo, ki je štirideset let se zgaral v proizvodnji, ne bo mogel Tisti, ki pa želi, pa seveda naj mu bo to omogočeno. To je dobro. Ampak ne vseh upokojencev pa vseh generacijskih skupin dajati v v isti koš. Treba bo, za vsako generacijo bo potrebno poskrbeti. In kot danes aktivna populacija skrbi za to, da se lahko otroci šolajo, da imamo zdravstveni sistem, da da dobivajo upokojenci pokojnine, pustimo zdaj višino, višina ni nikoli, v redu, bomo morali poskrbeti za vse. In v ta grenka, kisla, trda, nezrela, zrela, gnila, ne vem, kakšna jabolka bomo morali ugrizniti vsi. Ampak to z nekim novim pristopom. Z optimizmom. Ker če bomo dosegli zaupanje pri ljudeh, ki nas zdajle gledajo in od nas upravičeno pričakujejo premike na boljše in upravičeno pričakujejo rezultate. Se pač vsi morali usesti, pogovoriti, vzeti fakte brute in se marsičemu tudi odpovedati. Ker verjetno nikoli ne bo dovolj vsega za vse. In če vzamem še enkrat, že izrečeno danes gospodinjsko logiko, če do zdaj tretjina oziroma če sta do zdaj dve tretjini ljudi v zadnjih desetih letli, letih jedli samo krompir pa občasno zelje, zdaj pa končno prišel čas, da kakšna pečenica tudi pade zraven, sploh na pustni čas. In ne ne bi jaz tako negativistično gledal na, na vse skupaj, sploh pa ne na razne izraze, ki jih je bilo slišati danes. Čuti se odsotnost, pomanjkanje, čuti se to, čuti se ono. A imamo argumente ali jih nimamo? A je nekdo rekel: "To je narobe." In če boste to sprejeli, boste naredili katastrofalno napako. Ste prepričani ali to veste? Jaz sprašujem vas nazaj. Najlažje je biti proti. per se , torej samo po sebi, če se kaj izkaže za resnično, če si bil proti, potem se boš trkal po prsih, jaz sem tam na to opozoril, to se tukaj noter dogajalo konstantno. Če pa se ne izkaže za resnično, po se bo pa itak pozabilo. Pa nima smisla. Dajmo dejansko se ukvarjati s pravimi problemi in ne s tem, kaj se čuti, kaj se ne čuti. Dajmo se ukvarjati s tem, kaj lahko nardimo za to državo, da bo boljša. In za te ljudi, da bo življenje lažje, lepše in bolj kakovostno. Hvala lepa. lepa, besedo ima Željko Cigler, ...